Domnule președinte, dragi colegi, acum exact șapte ani, în februarie 2007, autoritățile separatiste din Transnistria au distrus și profanat cimitirul românesc din Tighina, în care erau înmormântați soldații români din cel de al Doilea Război Mondial.

Crucile distruse au fost folosite la pietruirea drumurilor. Pe locul fostului cimitir românesc a fost construit un monument al soldatului eliberator rus. Am reamintit acest episod petrecut cu exact șapte ani în urmă pentru a contura o imagine a regimului transnistrean, care de mulți ani duce un atac iresponsabil împotriva școlilor cu predare română din această zonă a Republicii Moldova. Reamintesc că aceste evenimente nu au miză locală sau națională, în realitate acestea sunt legate de opțiunea fundamentală între două sisteme de valori unul european și un altul diametral opus. În încheiere, fac apel la o rezoluție clară și fermă a Parlamentului European care să apere demnitatea directorului de școală transnistrean și a colegilor săi, umiliți de autorități pentru simplul fapt că au apărat limba română și și au făcut datoria.